virðulegur forseti það er auðvitað hægt að hafa skilning á því að forsætisráðherra sé að tapa sér en það verður þó að biðja hæstvirtan forsætisráðherra embættis hans vegna að missa sig ekki svona í ræðustól alþingis þetta nær náttúrlega ekki nokkurri átt þegar fjármálaráðherra hans hefur lýst því yfir fyrir tveim klukkustundum eða svo úr þessum sama stól að það eigi algjörlega eftir að ræða útgjaldaþróunina í fjárlagafrumvarpinu og hvernig hún standist þá langtímaáætlun í ríkisfjármálum sem ríkisstjórnin sjálf lagði fram ég held að það gefi okkur fullt tilefni til að vera hér að enn um sinn og engin ástæða til að fetta sérstaklega fingur út í það enda þingmenn hér á mælendaskránni sem eru að fara í sína fyrstu ræðu um þetta mikilvæga frumvarp fjárlög og engin ástæða fyrir forsætisráðherra til að missa sig svona yfir þá þingmenn sem leyfa sér að fjalla um málefnið